Wtedy też mianowano ludzi, wtedy też różne były oceny na temat Parlamentu. Czy nie uważa Pani, że to nie jest że Pani teraz to podnosi tylko dlatego, że Martin Schulz jest naszym kandydatem na przewodniczącego Komisji? Czy to jest dobre forum do takiej wojny politycznej?